Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, Madame la Commissaire, vous avez vanté avec raison la dynamique économique de Singapour, mais il y a une chose que vous n'avez pas vantée dans l'exemplarité de Singapour, c'est la liberté de la presse et la démocratie. Et pour cause, cet accord d'investissement affaisse, mine les systèmes démocratiques. Comment ne voyez vous pas que le développement des populismes, le développement des nationalismes est poussé, attisé par les transferts de souveraineté que vous organisez en permanence des citoyens vers les multinationales? Ces tribunaux d'arbitrage où des dizaines de milliers de multinationales basées à Singapour vont pouvoir attaquer les États européens sur l'environnement, sur la santé, sur les services publics et maintenant même sur la restructuration des dettesǃ Cela mine les démocratiesǃ L'Europe, c'est la démocratie, l'Europe, ça doit être les citoyens, ça ne peut pas être les multinationalesǃ S'il vous plaît, chers collègues, rejetez cet accord d'investissement, on ne peut pas en permanence soutenir les multinationales, soutenir les paradis fiscaux, soutenir les régimes autoritaires ça mine la démocratie, ça tue le projet européenǃ